Producenti často využívajú medzery v pravidlách a neraz ponúkajú spotrebiteľom ovocné nápoje, ktoré nemajú také zloženie, aké je deklarované na obale. Precíznejšie pravidlá pre označovanie na obaloch vo vzťahu k skutočnému zloženiu ovocných nápojov, ako aj skutočnosť, že do nápojov označených ako ovocná šťava už nebude možné dopĺňať cukor, umožnia spotrebiteľom lepšie rozlišovať ponúkaný tovar a kvalifikovanejšie robiť výber zo širokej ponuky.